Hvala za besedo, spoštovana ministrica v odsotnosti. Storitve priprave hrane in celotno ekipo zaposlenih v kuhinji doma starejših občanov Preddvor naj bi z letom dva tisoč dvajset prevzel zunanji izvajalec. Takšna, je odločitev direktorja zavoda Mateja Križaniča, ki je položaj nastopil junija letos. Dom je javni socialnovarstveni zavod, katerega ustanoviteljica in lastnica je Republika Slovenija, zatorej nadzor nad njim izvaja Ministrstvo za delo. Glede na to, da se je ta vlada zavezala k izboljšanju delovnih pogojev in tako imenovanemu "insourcanju" delavcev, je povsem nesprejemljivo, da se na tak način razbija delovne kolektive in prenaša delavce na zunanje - zasebne - izvajalce. Praksa je pokazala, tako na Ministrstvu za javno upravo, na Ministrstvu za za izobraževanje, kot tudi v javnih zavodih, da prihrankov s tem ni. So samo slabši delovni pogoji in je še več kršitev delavskih pravic. Je razbijanje delovnih kolektivov in so slabše storitve za uporabnike. Izbrani ponudnik, podjetje Sodexo, naj bi delavce prevzel za leto dni. Kaj bo z njimi potem, ne ve nihče. Med delavci, ki naj bi se jih preneslo na zunanjega izvajalca, je med drugih tudi mama na porodniškem dopustu. Skrb za kvalitetno hrano, še posebej v domovih za starejše, kjer so specifične tako zdravstvene kot dietne potrebe oskrbovank in oskrbovancev, je pomembna in ni preprosta. Zato naravnost v oči bode dejstvo, da je letos spomladi dom starejših občanov Preddvor za manj ovrednoteno javno naročilo hrane za oddajo ponudb dal na primer na razpolago mesec dni časa, tokrat pa le deset. Pičlih deset dni. In to za bistveno zahtevnejše, bistveno bolj kompleksno javno naročilo od prej omenjenega, katerega predmet je zagotavljanje petih zdravstveno primernih dnevnih obrokov in prenos dvanajstih zaposlenih na zunanjega izvajalca. Celotni znesek vseh plačil temu izvajalcu bo v letu dva tisoč dvajset znašal sedemsto triindevetdeset tisoč evrov. V povprečju torej devet cela tri evra, za pet dnevnih obrokov na oskrbovalca in oskrbovanko. Devet cela tri evra za pet obrokov. Ministrico sprašujem, kakšen obrok se dobi za ena cela šestinosemdeset evra. Kako ministrstvo nadzoruje kvaliteto hrane v domovih starejših občanov? Kakšen vpliv ima ministrstvo na poslovne odločitve zavoda in ali lahko ministrstvo outsourcanje v teh zavodih prepreči oziroma zakaj ne preprečite teh škodljivih procesov, ki pomenijo delno privatizacijo javnih zavodov. Najlepša hvala.